virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti háttvirtur heilbrigðisnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund guðrúnu w jensdóttur áslaugu einarsdóttur og vilborgu hauksdóttur frá heilbrigðisráðuneyti með frumvarpinu er lagt til að gjald í framkvæmdasjóð aldraðra verði hækkað um sjö hundruð áttatíu og níu krónur eða um tólf og hálft prósent og nemi sjö þúsund hundrað og þrjár krónur á hvern gjaldanda í stað sex þúsund þrjú hundruð og fjórtán króna samkvæmt gildandi lögum í athugasemdum sem fylgja frumvarpinu kemur fram að hækkunin sé í samræmi við verðlagsbreytingar á tímabilinu desember tvö þúsund og fimm til desember tvö þúsund og sex nefndin fagnar því að sjóðurinn verði nú eingöngu notaður til uppbyggingar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt árni páll árnason var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita ásta möller formaður ágúst ólafur ágústsson þuríður backman pétur h blöndal með fyrirvara valgerður sverrisdóttir ragnheiður ríkarðsdóttir ellert b schram og auður lilja erlingsdóttir